Herr Präsident! Ich verstehe das Anliegen des Kollegen und kann es auch in der Weise unterstützen, dass natürlich eine Debatte über den Haushalt sehr wichtig ist.

Deshalb möchte ich diesen Antrag ablehnen, weil das sonst eine Verdoppelung der Debatte wäre, und wir haben diese Woche ohnehin sehr wenig Zeit zum Debattieren.